Niemand kan ertegen zijn als je mensenlevens redt doordat een kastje in de auto bij een ongeluk automatisch contact opneemt met

Met de 112 diensten is überhaupt nog veel mis, zoals wij onlangs nog van de Commissie hoorden. Als uitvoerbaarheid een probleem is, ligt het voor de hand om de lidstaten de vrijheid te geven zelf te bepalen of en zo ja, wanneer zij zo´n kastje invoeren.

Het gaat hier dan ook helemaal niet om het redden van mensenlevens. De Duitse auto industrie is verder met de ontwikkeling van het kastje dan de concurrentie en is geïnteresseerd in snelle invoering. Verzekeringsmaatschappijen vinden het best handig om meer gegevens te krijgen over ongevallen. En er zijn nog veel andere commerciële toepassingen in de maak. En ja, ook voor de politie is het spionnenkastje erg interessant. Met anderen, zoals Sophia in 't Veld, heb ik voorgesteld in ieder geval een aan en uitknop in te bouwen, zodat iedereen zelf kan beslissen of hij hier al dan niet gebruik van maakt. Maar zelfs dat voorstel haalde het tot dusverre niet. En zo zitten wij met een systeem dat een rechtstreekse aanval is op de privacy van de automobilist en een speeltje is van de industrie. Hier past maar één antwoord op verwerping van het voorstel.